Consider că modificarea propusă este optimă în contextul restricțiilor bugetare din sistemul instituțional european. Reunirea atribuțiilor Oficiului cu cele ale Observatorului înseamnă mai multă vizibilitate pentru factorii de decizie externi. Sprijin propunerea de a asigura transparența funcționării acestui mecanism în totalitatea procedurilor sale. Totodată, susțin schimbul de bune practici în domeniul gestionării drepturilor de proprietate intelectuală de către IMM uri. Amendamentul 6 al raportului este relevant structura astfel creată poate susține dezvoltarea noilor modele de afaceri. Diversificarea obiectului de activitate trebuie însoțită de protecția adecvată a drepturilor de proprietate intelectuală utilizate. De aceea, este nevoie de o comunicare permanentă între statele membre, Comisie și Oficiu. Totodată, cetățenii europeni trebuie să fie informați și trebuie implicați în mod activ în funcționarea Oficiului.